ágæt svör að sjálfsögðu svaraði hún ekki öllu og átti ég ekki von á því að það væri til þekking hvorki hjá hæstvirtum utanríkisráðherra né heldur hennar starfsfólki til að svara því varðandi loftvarnaratsjá þá talaði ráðherra um að bandaríkjamenn myndu sinna þeim áfram eða stýra þeim áfram til fimmtánda ágúst tvö þúsund og sjö það eru nýjar upplýsingar fyrir mér alla vega ég hélt að þeir væru allir farnir blessaðir og varðandi kostnað við rekstur loftvarnaratsjá og fleira talaði hæstvirtur ráðherra um hundrað milljóna jafnvel allt upp í einn milljarð þannig að hér er að koma fram aukinn kostnaður sem við höfum ekki heyrt um hér áður á alþingi

mun meiri kostnaður við það að herinn fór varðandi öryggisráðið þá hef ég enn þá eins og ég lýsti yfir áðan áhyggjur af því að utanríkisráðuneytið skorti þekkingu til að geta starfað þar þar sem menn eru að tala um ófriðarástand og hernaðarátök og óttast því miður herra forseti að okkar ráðgjafar í öryggisráðinu verði áfram bandaríkjamenn og þar af leiðandi munu þeir vera leiðandi fyrir þá ákvarðanatöku sem við tökum þar í framtíðinni það er ef við komumst í ráðið